hvala predsedujoči. zdaj, danes smo spet, se soočamo z nekim zakonom, ki ga sprejemamo, v bistvu bi rekel, zaradi, nekih pritiskov, ker, svoje naloge v preteklosti še nismo, naredili. Zdaj je trenutno to tožba, ki nam grozi, pa na eni strani, na drugi imamo pa tudi, odločbo ustavnega sodišča, ki zahteva, tudi dejansko korekcijo te zakonodaje. Zdaj, sam kakor sem v zadnjem letu, se ukvarjam silom tega delike, ker tudi pokrivam ta odbor, iz podatkov, sem jih dobil, ne, mi smo se prav veliko veliko pripravimo, da smo neambiciozni, ne. Izgleda, da so bili, vsaj kar se tiče tega področja energetike v preteklosti, bistveno preveč ambiciozni, ne. Če gledam podatek, da ima da je povprečni cilj, znotraj države članice Evropske unije dvajset procentov, OVE-ja do leta dva tisoč dvajset, ne, mi smo si ga zadali petindvajset. Vse kaže, da je bil, to so bile neke dobre želje, zato pa ni bilo nekega plana, nekih konkretnih, akcij, kalkulacij, kako bomo to tudi, dosegli. ob dejstvu, ki se ga spomnim iz razprave, mislim, da državni sekretar Kumer omenil, da pa imamo bistveno daljše čase umeščanja v prostor, ne, da so se vezave od leta dva tisoč baje kar že za štirikrat podaljšale, ne, ob dejstvu, da niti ne vemo kaj, v katero smer bomo šli. Hidroelektrarn ne bi imeli, za za jedrsko elektrarno, se ne znamo odločiti. Skratka, jaz mislim, da imamo ta prvo narediti še nekaj osnovnih nalog, da se, sploh odločimo v tej družbi v kje bodo viri pridobivanja energije v, bodoče. Zdaj. podjetja, moram reči, da se za razliko od, države kar prilagajajo temu in, iščejo rešitve. naj navedem samo zadnji primer, Steklarne Hrastnik, ki kjer sem, tudi delal, približno šestintrideset let. pred kratkim so namestili, sončne panele, s katerimi bodo bodo posredno pridelovali vodik, ki ga bodo uporabili za kurjenje peči, ne. Bistveno zmanjšanje, energetski prihranki, manj onesnaženja okolja. Tako, da, tisto, kar bi še želel jaz, pri tem, opozoriti, to sem se tudi oglasil. mi moramo, nekaj v bodoči narediti na tej, a je to antibirokracija ali kakršenkoli, termine sem zasledil, da bomo načrte, plane, ki si jih nekako zadamo, da jih bomo uspeli tudi uresničiti. Predvsem imam tule v mislih, vodenje projektov do, in sicer fazno vodenje projektov, kamor bomo vključili tudi, to civilno iniciativo, s katero imamo zadnje čase kar, precej težav, da ne omenjamo Mokrice, ke nam zadeva stoji. jaz pozdravljam vse civilne iniciative, taka oblika ena odgovorna državljansko, pobudo, pač z različnih koncev, s katerimikoli se ukvarjajo, ampak, pri projektih, pomembnih za državo, more biti do neke faze vključeni, jih, poslušati , treba jih je upoštevati, kolikor se da, ko je pa ta odločitev sprejeta, mora pa zakonodaja prilagoditi na ta način, da, ko se odločimo za projekt, gremo v izvedbo projekta, ni več možno, da nam, projekt več, milijonske vrednosti, razna društva za, opazovanje rib ali pa še česa podobnega, ne, ustavljajo teh investicij. seveda pa ta sprememba zakonodaje danes tudi, poleg, vseh teh uskladitev z Evropsko unijo pa zahtev sodišča, prinaša nekaj tudi za, bi rekel, za malega človeka, ne. se mi zdi , tisto, kar sem že tudi omenil, dobra, zadeva, da smo ukinili te akviziterje, ki so dejansko se šli biznis na račun, neukih, nevednih ljudi, precej starejše populacije. Pozdravljam tudi, vse rešitve, ki gredo v smeri večjega, zaščite končnega odjemalca energije, spodbujana samooskrbe. in pa nenazadnje tudi, pozdravljam strožje kazni za neizpolnjevanje obveznosti, teh uporabe energije v prometu. Hvala lepa.